Signor Presidente, onorevoli colleghi, occupazione e crescita dipendono soprattutto da una politica commerciale tesa ad aiutare le imprese e a sfruttare la domanda internazionale. Per questo motivo l'accordo UE Canada è fondamentale. L'accordo CETA potrebbe portare grandi vantaggi per tutti i settori industriali. È sicuramente positivo, per esempio, il compromesso sul riconoscimento peraltro non esaustivo di alcune indicazioni geografiche. L'Unione europea è il secondo partner commerciale del Canada, dopo gli Stati Uniti. L'accordo CETA è dunque di fondamentale importanza.

Se questa clausola fosse applicata, una multinazionale che investe in un paese avrebbe la facoltà di sfidare il governo nazionale di quel paese attraverso il ricorso a procedure di arbitrato internazionale, scavalcando di fatto l'ordinario sistema giudiziario. Potrebbe dunque crearsi una sorta di meccanismo di giurisdizione parallela che spoglierebbe lo Stato dal diritto di avere l'ultima parola su materie molto delicate. Invito quindi la Commissione ad ascoltare e a tenere conto delle considerazioni del Parlamento europeo.